Hoy debatimos esta Resolución sobre el marco financiero, que tiene más importancia si cabe que nunca, a juzgar por los ecos que nos están llegando desde el Consejo. Este Parlamento ya adoptó hace un año una posición clarísima sobre cómo tenía que ser el próximo marco financiero.